Die Agenturen waren ja ein sehr konfliktträchtiges Thema in dieser Aussprache, darum möchte ich vielleicht meine zweite Redezeit dafür nutzen, um kurz auf die Agenturen einzugehen.

Aber jetzt sind neue Fragen aufgetaucht zu drei spezifischen Agenturen. Hier geht es um Interessenkonflikte, hier geht es um mehrere Interessenkonflikte, nicht bloß um einen. Hier geht es um offene Fragen in Bezug auf Ausschreibungsverfahren. Hier geht es um Fragen der Verschwendung von Steuergeld.

Und ich möchte auch daran erinnern auch vielleicht an die Adresse des Herrn Geier dass es heute bei der Entscheidung nicht darum geht, die Entlastung zu verweigern. Es geht um den Aufschub der Entlastung. Es geht also um die Frage, haben wir noch länger Zeit, hat die Agentur noch länger Zeit, die offenen Fragen zu klären? Aus diesem Grunde bin ich sehr wohl der Meinung, dass hier jeder Abgeordnete die Pflicht hat, diesen längeren Zeitraum einzuräumen.